Domnule președinte, vreau și eu să mulțumesc colegilor raportori privind obiectivele și revizuirea agendei 2030. Colegul nostru Norbert vorbea de niște priorități combaterea sărăciei și respectarea demnității umane.

Politicile de dezvoltare europene pot realiza multiple probleme ale omenirii sărăcia, viața nesănătoasă, indicele demografic. Nu este însă suficient să avem politici, este important să fie coerente.

Puteți, domnule Comisar, să ne răspundeți ce se poate face pentru o viață mai bună în lume și în Europa?